Der Agrarausschuss beantragt, dass die EU eine Biodiversitätsstrategie für den Zeitraum bis 2020 entwickelt, damit ein Beitrag dazu geleistet wird, dass der Verlust an biologischer Vielfalt weltweit bis 2020 eingedämmt wird. Ich freue mich auch, dass die Schlussabstimmung ausgesetzt worden ist.